Doamnă președintă, domnule comisar, bugetul pentru exercițiul financiar 2020 este ultimul din actualul cadru financiar, fiind un buget atât al tranziției, cât și al continuității. Scopul principal este, bineînțeles, acela de a continua programele aflate în derulare, dar și de a pregăti un cadru solid pentru cele care vor urma să fie implementate începând cu anul 2021. În ceea ce privește avizul din partea Comisiei pentru control bugetar, noi am sugerat câteva amendamente legate de gestiunea financiară, fișele de program pentru cheltuielile operaționale, rapoartele privind performanța, absorbția fondurilor europene în timp util, migrația, instrumentele financiare și fondurile structurale, precum și asigurarea resurselor Parchetului european.

bursele Erasmus, programele de securitate. Fac un apel către Președinția finlandeză să accelereze negocierea acestui buget care a fost depus încă din 2 mai 2018 către Parlament și către Consiliu. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, pentru timpul acordat.